Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato detto, l'attuale capo di governo, ormai dal 2005, nel rifiutarsi di adeguarsi all'articolo 96 della Costituzione che vieta l'eleggibilità per un terzo mandato, ha provocato e sta provocando una serie di problemi in un paese già ampiamente in difficoltà. Il rischio è quello di una degenerazione della situazione per ragioni che i colleghi hanno già richiamato.

La tragedia potrebbe ripetersi e le minacce risultano reali e concrete. Il presidente del Senato del Burundi ha parlato addirittura di polverizzazione dei quartieri ribelli e il ministro della Pubblica sicurezza ha ricordato ai Tutsi la loro condizione minoritaria, affermando chiaramente che la popolazione Hutu potrebbe facilmente essere incitata ad agire contro quella Tutsi. In questo clima si stanno restringendo sempre di più le libertà e i diritti umani e sono poste seriamente in discussione le questioni dei diritti umani. La decisione poi di chiudere le ONG che ottengono finanziamenti esteri è la goccia che fa traboccare il vaso. Non possiamo assistere passivamente a tutto questo l'Europa ha un compito importante da svolgere.

Se non cambia la situazione, credo che sia necessario che l'Unione europea si ponga il tema di come uscire da questa situazione e di usare le risorse finanziarie per esercitare tutta la pressione necessaria, perché la situazione politica in Burundi torni alla normalità.